Madame la Présidente, la présente proposition de règlement vise à créer un système européen d'entrée et de sortie de l'espace Schengen.

L'objectif est, en effet, de faciliter l'entrée dans l'espace Schengen en réduisant le temps d'attente aux points de passage frontaliers. Je ne peux donc cautionner une telle réforme, car je ne veux pas fluidifier le système Schengen, mais le supprimer. Par ailleurs, c'est une réforme qui va inscrire tous les entrants dans des fichiers informatiques interconnectés sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Or, je pense que le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme consiste à surveiller les suspects et les fichés S et non à perdre son temps à ficher des millions d'honnêtes gens. Vous sacrifiez la liberté et vous n'aurez même pas la sécurité.